Allereerst felicitaties aan de beide rapporteurs, want hier maakt het Parlement voor het eerst in jaren echt een grote stap voorwaarts en ik ben blij en trots dat dit uitgaande Parlement nu echt iets bereikt heeft voor consumenten en MKB. Ik deel volledig de vier doelstellingen van de rapporteurs meer transparantie, één echte interne markt met echte concurrentie, innovatie, want wij weten allemaal dat er allerlei nieuwe betaalmethoden op de markt komen mobiel betalen, internet betalen, enz., en consumentenbescherming. Met dit pakket, als dit zo wordt aangenomen, zullen wij veiliger, gemakkelijker en goedkoper kunnen betalen in heel Europa en dit pakket zal een impuls geven aan eCommerce. En wij kunnen wel een impuls gebruiken voor de Europese economie.

Nu, dat lijkt mij toch een behoorlijke aanbeveling voor de stemming morgen.